Un certain nombre d'États membres veulent diminuer le budget de l'année prochaine.

budgétaires pour 2011, puisque la discussion s'entame avec le Parlement.